Chci říci, že je skutečně důležité napomáhat rozvoji této země, protože destrukce této země se nám vrátí, a to hned v blízké budoucnosti a vrátí se nám u nás doma. Takže je pro mě velmi důležité podpořit instituce v Afghánistánu, které tam dnes bojují s terorismem, s drogovým průmyslem, samozřejmě se zločineckými gangy, podpořit nejen vojáky, kteří tam dnes udržují alespoň jakýsi pořádek, ale také samozřejmě napomáhat civilní správě této země a bezpečnostním složkám. To považuji za zcela důležité a zároveň jsem toho názoru, že je třeba podporovat právě tyto řádné afghánské instituce, aby modernizovaly zemi, přinášely konkrétní reálné benefity pro občany, protože toto jsou přesně ty hmatatelné výsledky činnosti, kterou můžeme